Das zeigt, wie schwach die Sicherheit in diesem Bereich noch ist und wie gut und wichtig es ist, dass wir dieses Thema ganz klar und präzise angehen.

Eigentlich bräuchte man sogar ein weltweites System, aber da sind wir vielleicht doch ein bisschen überfordert, dies heute zu tun. Deswegen ist es gut, dass wir eine europäische Regelung auf den Weg bringen.

Zahlungsmodalitäten, oder eben wenn wir über das Internet fernsehen.